Señora presidenta, quisiera insistir en ese llamamiento a la unidad de este Parlamento para que defendamos en bloque los intereses de los productores agroalimentarios europeos. La propuesta de la Resolución acordada es, sin duda, una buena noticia, porque esto no es un problema de unos pocos sino que es un problema de todos.

Y por eso, la Comisión Europea debe mantenerse activa. Es muy importante que se activen las medidas compensatorias de la propuesta de Resolución, bien a través de una PAC fuerte y sin recortes y también a través de otros mecanismos, como las medidas de promoción internacional de estos productos, que tienen que ser potentes, tanto en los Estados Unidos como en los mercados internacionales. Y sabemos que hay muchas fórmulas posibles dentro de las reglas que establece el mercado. Pero para que efectivamente esto se pueda llevar a cabo, tiene que haber un incremento también fuerte de los fondos.